Die erfolgreiche europäische Pflanzenzucht und Saatgutproduktion müssen erhalten und weiterentwickelt werden. Dazu benötigen wir eine europäische Gesetzgebung, die den vielfältigen Anforderungen an hochwertiges Saatgut gerecht wird und gleichzeitig den Erhalt seltener Sorten sichert. Nicht weniger als zwölf bestehende Richtlinien gilt es, im Bereich des Pflanzenvermehrungsmaterials zu ersetzen. Der Versuch, viele unterschiedliche Arten von Pflanzenvermehrungsmaterial in einem Rechtsakt abzubilden, gestaltet sich schwierig. Der Kommissionsvorschlag versuchte, mit delegierten Rechtsakten Entscheidungen zu verlagern. Wir stehen vor den Wahlen und es fehlt dem Parlament die Zeit, seine Kontrollpflichten auszuüben. Die zahlreichen Definitionen zum Beispiel zu heterogenem Material und Nischenmärkten tragen nicht zu einer Vereinfachung der Gesetzgebung bei. Die vorgesehenen Ausnahmeregelungen für heterogenes Material und Kleinunternehmen dürfen die guten Grundsätze des Saat und Pflanzengutrechts nicht aushöhlen. Der Kommissionsvorschlag ist nicht ausgewogen, es besteht auch keinerlei Eile.